Madame la Présidente, chers confrères, la budgétisation du FED n'est pas forcément une bonne chose pour plus de transparence et de démocratie. Je reste persuadé que le développement a besoin des États, de nos États et

Cela n'est même pas possible d'associer clairement l'État et d'en faire un instrument de soutien au développement des États. De plus, je reste persuadé que si nous voulons développer l'Afrique, nous avons besoin, outre les États et l'aide globalisée, d'aides sectorielles qui accompagnent les développements dans lesquels nous sommes pleinement associés par les fonds et dans lesquels il y a codécision et cogestion, ce qui implique également le suivi de la dépense. Enfin, en ce qui concerne la sécurité et la lutte contre l'immigration, je montre l'importance de ces fonds. Il faut effectivement mettre en place des fonds sécurité et développement, particulièrement dans les pays du Sahel ou de la région des Grands Lacs.

Cela doit se faire par les États et avec les États